Zwei Dinge sind in dieser Debatte bisher für mich bemerkenswert. Zum einen Eine sozialistische Regierung, die den Grenzschutz und die illegale Migration auf die Agenda gesetzt hat Gratulation dazu und das Zweite ist ein Herr Bullmann, der hier, anstatt sich mit den Problemen zu beschäftigen, in ein altes politisches Muster verfällt und einen Gegenangriff startet. Also, das ist etwas, das wir kennen, das aber ganz bestimmt in die Geschichte gehört. Sie übernehmen den Ratsvorsitz von Österreich.

Ich wünsche Ihnen gleich einmal alles Gute für Ihren, denn es sind schwierige Themen auf der Agenda, und da haben Sie sich etwas ausgesucht, das bestimmt nicht leicht ist. Wir haben das alles schon gehört, worum es geht.

Ich schätze Land und Leute und habe aber doch Zweifel, ob Ihre Regierung auch dazu fähig ist, eine geordnete Ratspräsidentschaft zu gestalten.

Sie sind immerhin schon die dritte Regierungschefin in dieser Legislaturperiode und man sollte sich gerade dann nicht in Machtkämpfen verlieren.

Es gibt Anlassgesetzgebung im Bereich der Korruptionsbekämpfung.